Vielen Dank, Frau Kollegin Korhola. Wenn schon einmal so viele Kollegen da sind die Frau Kollegin hat jetzt eigentlich sogar noch Redezeit übrig gehabt. Wenn Sie wollen, dass alle Europäer Ihre Reden verstehen, lesen Sie sie nicht zu schnell vor!